herra forseti það fer eins og fyrrum þegar hingað koma stjórnarliðar og ræða það alvarlega ástand að þjóðin og þingheimur sem hlustar hlýtur að verða stöðugt ráðvilltari vegna þess að ekki er neitt samræmi í málflutningi stjórnarþingmanns háttvirtur lúðvíks bergvinssonar og þess sem síðan kom fram hér hjá forsætisráðherra fyrir augnabliki síðan nú heitir það sem lýst var hér áðan með nokkuð greinargóðum hætti hjá hæstvirtum forsætisráðherra sem þríhliða samkomulag milli alþjóðagjaldeyrissjóðsins seðlabanka og ríkisstjórnar nú heitir það einhliða áætlun en ég spyr háttvirtan þingmann hann má hafa þannig aðra sýn á þetta heldur en forsætisráðherra það heyrir sjálfsagt undir hans frelsi en komu ráðherrar samfylkingarinnar að því sem forsætisráðherra kallar þríhliða samkomulag en hann kallar einhliða